eins og mátti heyra á máli hæstvirts efnahags og viðskiptaráðherra er með eindæmum hvernig farið var með sparisjóðina og sparisjóðakerfið ég hygg að það hljóti að vera einsdæmi í heimssögunni að níutíu prósent af einhverju einstöku fjármálakerfi hafi farið á hausinn við skulum ekki gleyma því að sparisjóðakerfið var fórnarlamb þeirrar græðgisvæðingar og þeirrar hugmyndafræði sem ákveðinn stjórnmálaflokkur stóð hér fyrir lengi og beitt sér fyrir eins og háttvirtur þingmaður ásmundur einar daðason sagði nánast á hverjum degi var reynt að eyðileggja það meira og meira og meira lýsingar hæstvirtur ráðherra á falli þessara stofnana virtist mér vera einfaldlega lýsing á einhvers konar stórfelldri svikamyllu og það er dapurlegt að þetta skuli hafa vaðið uppi en hvað höfum við í staðinn það er kannski við vitum hvaðan við komum í þessu máli en hvert ætlum við að fara ég sé nú ekki betur en að það vanti enn þá því miður heildarstefnumótun af hálfu ríkisstjórnarinnar til framtíðar hvað varðar fjármálakerfið í heild og einstaka þætti og einstakar tegundir fjármálafyrirtækja hér er verið að leysa til sín sparisjóði og reyna að bjarga þeim svona eftir bestu getu sparisjóð fyrir sparisjóð við erum aftur á móti búin að endurreisa bankakerfið hér í sinni gömlu mynd við sitjum hér uppi með bankakerfi sem er í rauninni allt of stórt fyrir þarfir þjóðarinnar við sitjum hér uppi með bankakerfi þar sem fjárfestingarbanka og viðskiptabankar eru saman í sömu stofnuninni ég hef starfað í fjárfestingarbanka og fjárfestingarbankastarfsemi er algjörlega óskyld viðskiptabankastarfsemi það má tala um þetta sem tvo algjörlega aðskilin fyrirtæki í rauninni fjárfestingarbankastarfsemi er bara allt annars eðlis ég skil ekki í því hvernig stendur á því að ríkisstjórnin skuli vera að endurreisa þetta kerfi með sama fyrirkomulagi og var áratugum saman var það bannað til dæmis í bandaríkjunum að hafa fjárfestingarbanka og viðskiptabanka undir sama þaki þetta í nýju framkomnu frumvarpi efnahags og viðskiptaráðherra sem nú er í viðskiptanefnd og snýr að endurskipulagningu fjármálafyrirtækja er ekki verið að skilja á milli fjárfestingarbankastarfsemi og viðskiptabankastarfsemi ég hef ekki séð hver hefur ákveðið þetta og hvar það hefur meira ákveðið ég lýsi eftir því hver ákvað þetta var það ríkisstjórnin sem ákvað þetta var það efnahags og viðskiptaráðherra var það alþjóðagjaldeyrissjóðurinn þetta er svolítið mikið grundvallaratriði hvað varðar framtíð íslenska fjármálakerfisins vegna þess ekki síst að viðskiptabankar eru með innstæðutryggingar og þegar við höfum viðskiptabanka og fjárfestingarbanka undir sama þaki býr fjárfestingarbankastarfsemi við það skjól að það er í rauninni de facto ríkisábyrgð á innstæðum innstæðueigenda í fjárfestingarbankanum það að það skuli vera ríkisábyrgð bein eða óbein á fjárfestingarbankastarfsemi er náttúrlega sko ekki bara óæskileg það er fráleitt

hvernig er hægt að koma þessu fyrir með öðrum hætti nú hefur því verið margoft lýst yfir að endurreist bankakerfi er með ríkisábyrgð á öllum innstæðum hvað á það að vera svoleiðis lengi hvað á fjárfestingarbankastarfsemi á íslandi að vera með ríkisábyrgð lengi á hún að vera svoleiðis til frambúðar hún verður það til frambúðar svo lengi sem þetta tvennt er undir sama þaki við höfum líka verið að fjalla um þetta eftirlit sem á að vera með þessum stofnunum við vitum það að fjármálaeftirlitið og seðlabankinn brugðust algjörlega í aðdraganda hrunsins það breytir því ekki að það er enn þá til staðar allt sama starfsfólkið nema æðstu stjórnendur þessara stofnana í sínum gömlu störfum við það að endurreisa sama hrófatildrið úr að mér virðist einhverju leyti gömlu fúaspýtunum það hefur sýnt sig að eftirá virkt eftirlit virkar ekki ég starfaði við hliðina á mönnum í fjárfestingarbanka úti í new

fjölmörgum dómsmálum frá bandaríkjunum að eftirávirkt eftirlit þó það séu þungar lýsingar við því það virkar ekki það þarf að koma í veg fyrir glæpina og sullið fyrirfram

sú sorgarsaga sem við búum við sé kannski best í húnaþingi vestra er eitthvað sem má ekki endurtaka sig og það er eitthvað þarf ekki